Vreau, de asemenea, să precizez că am votat altfel decât grupul meu politic în mai multe probleme, în esență legate de Kosovo, întrucât am o opinie diferită față de a majorității țărilor europene în privința Kosovo.